Nem hagyható figyelmen kívül az, hogy vannak olyan hátrányos helyzetben élő csoportok, ahol a mélyszegénység nem teszi lehetővé igazából azt, hogy magasabb iskolázottsághoz jussanak emberek.

Ez egy reális probléma, ami velünk él. Tehát ez más megoldást kíván, mint az egyetemet végzettek munkanélkülisége.